Hvala lepa, spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Kot je bilo rečeno po navedbah predlagatelja, se bo zaradi predlaganih, dodatnih ukrepov, dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za vrtce izboljšav socialno-ekonomski položaj družin in zaradi tega naj bi se starši posledično odločali za rojstva več otrok, kar naj bi izboljšalo demografsko sliko Republike Slovenije. Ukrep, ki bi bil uveden, bi bi pomenil, da starši, ki imajo v vrtcu, več, dva ali več otrok, da se za starejšega otroka določi za en razred nižjo ceno, kot znaša zdaj subvencionirana cena, za drugega in naslednje otroke pa bili bi bili plačila oproščeni. Sredstva za zagotovitev teh predlaganih ugodnosti naj bi se zagotavljala iz državnega proračuna in po oceni bi bilo treba zagotoviti v državnem proračunu okoli enaindvajset in pol milijonov evrov. Vlada Republike Slovenije se z vidika izboljšanja kvalitete življenja družin, to je tudi ena izmed temeljnih nalog vrtcev, seveda strinja in podpira, idejo o razbremenitvi staršev glede plačila vrtca. Ravno zato imamo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v tem mandatu med začrtanimi nalogami in aktivnostmi tudi izboljšanje finančne dostopnosti vrtcev za starše, vendar pa je vlada mnenja, da je potrebno k reševanju tega vprašanja pristopiti na drugačen način, zlasti pa v dogovoru z vsemi deležniki in glavni deležnik tukaj s finančnega vidika so občine. Področje predšolske vzgoje predstavlja v Republiki Sloveniji enega izmed sistemov, ki pomembno vplivajo na položaj posameznika v družbi. Predšolskemu otroku, ki je deležen kakovostne predšolske vzgoje, pa kot kažejo rezultati več raziskav, prinaša pozitiven učinek na posamezna področja otrokovega razvoja in učenja. Povečevanje deleža vključenih otrok vseh starosti v vrtce, je eden izmed ključnih pokazateljev učinkovitosti sistema predšolske vzgoje v posamezni državi. In na tem področju smo v Sloveniji lahko zelo ponosni, tako na naraščajoče število vključenih otrok, da smo zelo blizu končnemu cilju po številu vključenih otrok kot tudi na kakovost naših vrtcev. Ugodnosti za starše, ki so imeli v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, kot je bilo že povedano, so že veljale, torej predlagani ukrepi so že veljali v obdobju od prvega devetega dva osem do prvega sedmega dva dvanajst iz ti ukrepi so bili že takrat deležni številnih očitkov o nelogičnosti in o neenakopravnem obravnavanju staršev glede na enak dohodkovni položaj družin. Starši z enakim materialnim položajem, ki so imeli v vrtec vključena dva ali več otrok, so namreč v primerjavi s starši, ki so imeli samo enega otroka v vrtcu, plačali manj, če seštejemo celotno plačilo za vse otroke skupaj v primerjavi z enim otrokom. Zato je bilo takšno ureditev treba spremeniti in vzpostaviti enakopraven položaj staršev pri plačilu vrtca, kar pomeni, da bi bila ponovna uveljavitev istega ukrepa neprimerna. Ob tem predlogu želimo opozoriti tudi na stališče računskega, sodišča iz trinajstega dvanajstega dva tisoč deset, ki je podalo oceno, da se z uvedbo sofinanciranja plačil staršev za drugega otroka ni izboljšalo finančne dostopnosti predšolske vzgoje tistim staršem, ki imajo le enega predšolskega otroka oziroma imajo lahko več otrok, vendar pa jih zaradi prevelikih starostnih razlik ne morejo hkrati vključiti v vrtec, zato je takrat računsko sodišče ocenilo, da se z uveljavitvijo vpisanih ukrepov ni bilo zagotovljeno enakopravno obravnavanje staršev in njihovih In ker sem prej omenila, da so eden od ključnih deležnikov občine zaradi naše ureditve, da, so one tiste, ki financirajo predšolsko vzgojo poleg plačila staršev in transferja države, se je takrat ob uvedbi teh ukrepov povečal, zelo seveda, pritisk staršev na vrtce in pokazalo se je, izjemno pomanjkanje prostih mest. Občine so od takrat naredile ogromne korake, veliko vlagale v nove kapacitete in povečevale število prostih mest v vrtcih, vendar pa moramo, ne smemo prezreti, da se še danes določena okolja v Sloveniji soočajo s pomanjkanjem prostih mest v vrtcih, zato bi nekje nenaden ukrep, ki bi bistveno na enkrat povečal število novo vključenih v vrtcu spet povečal, podaljšal čakalne sezname, povzročil slabo voljo in, zelo pomembno obremenil tudi finančno lokalne skupnosti, zato jih ne smemo izpustiti. Torej kot je že uvedeno, bo vlada oziroma naše ministrstvo na podlagi vseh okoliščin, tudi pozitivnih primerov iz tujine, pripravilo predloge, ki bodo ob upoštevanju vseh pogojev in deležnikov omogočili razbremenjevanje staršev s plačili ter dosego končnega cilja, ki smo ga zapisali tudi v koalicijskem sporazumu, to je brezplačni vrtec za vse otroke. In zaradi vseh teh zdaj navedenih razlogov, je, pač predlagamo, da, ne podprete tega zakona. Hvala